ég þakka háttvirtum þriðja þingmanni reykjavíkurkjördæmis norður illuga gunnarssyni fyrir hlý orð og góðar óskir í minn garð og fjölskyldu minnar

ég endurtek þakkir mínar og óskir til háttvirtra þingmanna og til alls starfsfólks alþingis